Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die europäische Luftfahrt steht unter Druck Arbeitskämpfe, Emissionshandel, Steuern, Sonderabgaben, Passagierrechte, subventionierte Konkurrenz.

Deshalb brauchen die Fluggesellschaften, deshalb braucht die Branche einen Befreiungsschlag.

Aber auch Europa muss die Rahmenbedingungen verbessern. Die Kommission, Frau Bulc, muss endlich das Wettbewerbsrecht ernst nehmen und bei unfairer Konkurrenz einschreiten.